Oggi, in Italia, condividiamo con apprensione le sorti del comparto zootecnico ovicaprino sardo, impegnato non solo a rivoluzionare il proprio modello aggregativo e a rendere più efficienti i meccanismi che regolano la DOP Pecorino Romano, ma anche a difendersi da alcuni comportamenti sleali di qualche acquirente che prova, anche attraverso un prezzo di conferimento troppo basso rispetto ai costi di produzione, a mantenere una distanza siderale con gli agricoltori sulla ripartizione del valore finale. Appoggiamo quindi con convinzione questo provvedimento, nella speranza che, dalla prossima legislatura, ci si occupi di dare nuove regole al mercato interno, affinché in tutta Europa si possa riconoscere il giusto valore ai prodotti agricoli, rispettosi delle diverse realtà e dei diversi costi produttivi.